Dobra polityka wymaga przywództwa, zdecydowania, ale wymaga także zdolności do krytycznego wycofania się, do krytycznej opinii w sprawie swoich działań, do krytycznej rewizji swoich poczynań.

Mam nadzieję, że szczyt przyniesie w tej sprawie decyzje racjonalne.